Unsere Tagesordnung hat peinliche drei Abstimmungen und sieben Aussprachen nichts von absoluter Dringlichkeit! Ich fordere das Präsidium auf, ein sofortiges Aussetzen der unnötigen und teuren Mikroplenarsitzungen in Brüssel zu prüfen.